Es geht letztendlich auch um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, denn irgendjemand bezahlt ja dieses Geld, das für Förderprogramme oder andere Dinge ausgegeben wird. Deshalb halte ich es für außerordentlich wichtig, dass wir in diesem Entschließungsantrag darauf hinweisen, dass Korruption nicht an der Grenze haltmacht, und dass wir auch die Korruptionsbekämpfung in der Europäischen Union vereinheitlichen und überall konsequent verfolgen müssen.